Il mio gruppo ne è consapevole, ma è profondamente contrario alla definizione dell'antisemitismo presa in prestito dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, perché essa tende a includere ciò che non va incluso le critiche a Israele.

Insidiosamente si suggerisce che la fonte dell'antisemitismo può non essere nello sguardo dell'antisemita, ma nella persona guardata, compreso l'ebreo, se in disaccordo con Israele o con il sionismo. Per definire l'antisemitismo ci basti dire che è l'ostilità verso l'ebreo in quanto ebreo, punto. È un'ostilità che precede la nascita di Israele. Tutti gli europei che hanno memoria di sé lo sanno, in Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia. Vi prego di esaminare gli emendamenti che abbiamo presentato con i Verdi. La nostra intenzione è quella di dar voce alle tante associazioni ebraiche critiche di Israele, è anche il tentativo di combattere tutte le xenofobie, islamofobia, antiziganismo perché l'antisemitismo è sempre precursore di altre fobie e stigmatizzazioni.